Monsieur le Président, Madame le Commissaire, les enfants sont notre avenir et, à ce titre, doivent être protégés.

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant énonce à son article 3 que dans toutes les décisions que prend une autorité, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Marier un enfant va donc clairement à l'encontre de son intérêt supérieur, qui est de se construire et de bénéficier, dans la mesure du possible, de la protection d'un cadre familial jusqu'à sa majorité.

Il est primordial de rappeler que le mariage des enfants fonctionne comme une norme sociale et ancestrale dans ces pays, souvent en voie de développement.